49 von 2011 zur Festsetzung einer Obergrenze von acht Stunden für die Beförderung von Schlachttieren in der Europäischen Union, die von den Mitgliedern Jørgensen, de Lange, Poc, Schlyter und Zanoni eingereicht wurde, hat die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten.